Hay que modificar los instrumentos reguladores antes de que expiren. Segundo, ninguna propuesta de la Comisión establece un plazo ni suprime las cláusulas de expiración de las propuestas originales. Tercero, habría que establecer un plazo cautelar para la migración, que, en caso necesario, pudiera ser ampliado por comitología.

Quinto, se desconocen los resultados de los ensayos sobre el SIS II y el Parlamento debe ser informado. Sexto, por todo ello, apoyo la propuesta del ponente y la advertencia de la intervención del Tribunal de Cuentas si el proyecto fracasa.

Y le digo que hay que ser cautos sobre las ayudas financieras destinadas a Estados miembros que acojan por primera vez a refugiados, sobre todo por los agravios comparativos.